Tisztelt Biztos úr! A gazdasági kormányzás témája fokozottan hangsúlyos napjainkban. Ahhoz azonban, hogy a gazdasági kormányzás globális mivoltáról szólni tudjunk, és az elkövetkezendő G20 csúcson eredményeket érhessünk el, fontos, hogy annak európai vetületével és a veszélyekkel is tisztában legyünk. Habár nagyon égető kérdésekről tárgyalt és fog tárgyalni az Európai Tanács ülése, sajnos úgy tűnik, hogy ezt nagyon lassan teszi. Hónapok óta nem sikerült dűlőre jutni, megoldani a görög helyzetet, és ez az euróra nézve és az Unióra nézve is további veszélyeket hordozhat. Ugyan elfogadtuk a hatos csomagot, azonban ez kevés az előrelépést illetően. Ennek tükrében üdvözlendő, hogy ez a jelentés tovább megy, és globális együttműködésre szólít fel a pénzügyi felügyeletek kapcsán, vagy éppen eredményesebb makrogazdaság politikáról beszél. Azonban látni kell azt is, hogy amíg Európa nem tudja rendezni a közös gazdaságpolitikai helyzetet, nem tudja visszaadni az euró stabilitását és a befektetők bizalmát, addig hiába várja el azt is, hogy az elkövetkezendő világgazdasági csúcson majd eredmény születik.